Questo naturalmente fa onore al lavoro che fa il collega e credo che faccia onore anche al lavoro che stiamo facendo come Aula. Quello che stiamo discutendo in queste ore, in questi giorni, e che voteremo domani è un mandato, secondo me, molto ampio, un mandato che permetterà al nostro relatore e quindi alla nostra istituzione di confrontarsi ampiamente, in modo molto netto e serio con il Consiglio e con la Commissione sulle prospettive per il bilancio del prossimo anno. Quello che noi abbiamo discusso in queste settimane, in questi mesi, e che domani voteremo ha a che fare veramente con alcune delle risposte che i cittadini ci chiedono, soprattutto sui temi più importanti, più urgenti, e penso quindi naturalmente al lavoro, penso agli investimenti, penso alla necessità di avere un'Europa che torni a crescere e queste considerazioni vengono fatte che abbia anche una capacità di visione. Naturalmente non possiamo nascondere e il collega Mureșan lo sa, lo sanno i colleghi che ci sono ancora delle differenze in questo Parlamento, che ci sono ancora degli elementi con cui dovremo confrontarci, naturalmente, con la Commissione e ringrazio anche il commissario Oettinger per il supporto che ci darà e poi con il Consiglio penso ai temi dell'immigrazione, penso ai temi della sicurezza, penso anche alle questioni legate alla mobilità giovanile Però sono sicuro che con questo documento, e con il voto che avremo domani, il nostro Parlamento avrà una posizione molto forte, il nostro relatore avrà una posizione molto forte per poter andare a iniziare questa trattativa con il Consiglio per il bilancio del prossimo anno. Grazie Presidente, ripeto, grazie per la comprensione.